frú forseti hinn ellefta janúar síðastliðinn gerðist sá gleðilegi atburður uppi í háskóla íslands að menntamálaráðherra hæstvirtur og rektor háskóla íslands undirrituðu samning um kennslu og rannsóknir við háskólann fyrir árabilið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og ellefu í þessum samningi er heitið verulega auknu fjármagni til

hafa hækkað um þrjú hundruð milljóna króna á yfirstandandi ári í tengslum við þennan samning eða sem undanfari þessa samnings en eiga síðan að hækka um sex hundruð fjörutíu milljónir króna árlega á tímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og ellefu og hafi þá hækkað um tæpa þrjá milljarða í lok samningstímans þetta er að sjálfsögðu eðlilega mikið fagnaðarefni fyrir háskólann og háskólastigið í landinu þó svo að hitt sé rétt að hafa í huga að góðverkin eiga aðallega að koma til framkvæmda á næsta kjörtímabili það kemur í hlut þeirra sem þurfa að koma saman fjárlögum hér á alþingi á komandi árum að efna samninginn að sjálfsögðu en engu að síður er það langþráð að betur sé búið að háskólanum í þessum efnum

kennaraháskóla íslands og háskóla íslands sem munu þá renna saman inn í þennan samning en þá stendur eftir einn opinber háskóli háskólinn á akureyri og við hljótum að treysta því að hann fái sambærilega meðferð

hæfum starfsmönnum sams konar möguleika hvað varðar aðgang að rannsóknarfé og faglegan metnað staða mála er þannig við háskólann á akureyri að hann hefur vissulega fengið nokkra viðbótarfjármuni bæði á fjáraukalögum og á fjárlögum yfirstandandi árs sem að hluta til eru eyrnamerktir rannsóknum en það er enginn langtímasamningur í gildi um rannsóknir sambærilegum þeim sem nú hafa verið gerður við háskóla íslands og í raun eingöngu viðauki sem tekur til þessa árs þannig að ég hef leyft mér að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra einfaldrar spurningar og vonast eftir góðu svari er þess að vænta að háskólinn á akureyri fái á næstunni sams konar samning um aukið fé til rannsókna og háskóli íslands fékk á dögunum